C'est un exemple dramatique qui montre que, si l'homophobie reste largement sous estimée, elle est bien réelle. Et la triste réalité des violences à caractère homophobe n'est pas propre à la Belgique. Les personnes homosexuelles sont toujours, dans la plupart des États membres, victimes de discrimination et de harcèlement, voire d'agressions physiques. En Belgique, le gouvernement a exprimé sa volonté de mettre en place un plan d'action national contre l'homophobie, afin de combattre de manière systématique les violences envers les personnes LGBT. L'Union, qui revendique avec fierté la liberté individuelle et le respect des principes de tolérance et de non discrimination, doit, à l'instar de la Belgique, se battre pour un plan d'action européen de lutte contre l'homophobie.